Der EU Menschenrechtsbericht 2017 ist ein eindrucksvolles Dokument mit vielen sinnvollen und notwendigen Initiativen, gerade in einer Zeit des zunehmenden bei Menschenrechtsschutz, Rechtsstaatlichkeit und Demokratieförderung. Die fortlaufenden und sich verstärkenden Angriffe auf die Unabhängigkeit und Arbeitsfähigkeit der Zivilgesellschaft und von Menschenrechtsverteidigern erfordern erhöhte Aufmerksamkeit. Gerade das sollte unbedingt weitergeführt und ausgebaut werden. Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Finanzierung und Zusammenführung der außenpolitischen Instrumente möchte ich betonen, wie wichtig die Eigenständigkeit des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte ist. Dessen Wirksamkeit gerade in schwierigen politischen Kontexten darf nicht gefährdet werden. Fachkompetente Stimmen aus der Zivilgesellschaft berichten von einem schleichenden Nachlassen der EU beim Menschenrechtsschutz. Diese Kritik höre ich nicht zum ersten Mal, und sie muss vom Europäischen Auswärtigen Dienst und der Kommission ernst genommen werden. So ist es zum Beispiel nicht hinnehmbar, dass das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Ägypten im Jahr 2017 unterzeichnet wurde, obwohl der ägyptische Präsident während der Verhandlungsphase ein verschärftes NGO Gesetz unterzeichnet hat. Das ist nur ein Beispiel von vielen, bei denen die EU an Glaubwürdigkeit verliert. Nicht nur in der Handelspolitik, sondern ganz massiv auch in der Flüchtlingspolitik sehe ich im Jahr 2017 und auch heute die größten Defizite der EU, sich mit den Doppelstandards ihrer Menschenrechtspolitik auseinanderzusetzen und konsequent das Leben und die Rechte der Flüchtlinge an unseren Außengrenzen zu schützen. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Weigerung eines Mitgliedstaats, in Seenot geratene Flüchtlinge an Land gehen zu lassen. Dies zeigt, mit welcher wachsenden Selbstverständlichkeit Mitgliedstaaten und die EU wegschauen, wenn es um die Menschenrechte von Flüchtlingen geht.